páll hallgrímsson fyrrverandi sýslumaður og alþingismaður andaðist í fyrradag þriðja desember hann var níutíu og þriggja ára að aldri páll hallgrímsson var fæddur í reykhúsum í eyjafirði sjötta febrúar nítján hundruð og tólf foreldrar hans voru hjónin hallgrímur kristinsson forstjóri sambands íslenskra samvinnufélaga og maría jónsdóttir húsmóðir hann stundaði nám við menntaskólann á akureyri og lauk stúdentsprófi nítján hundruð þrjátíu og eitt nam síðan lögfræði við háskóla íslands og lauk prófi vorið nítján hundruð þrjátíu og sex um eins árs skeið nítján hundruð þrjátíu og sex til nítján hundruð þrjátíu og sjö starfaði hann hjá sambandi íslenskra samvinnufélaga við lögfræðistörf og endurskoðun

hann tók við því embætti fyrsta október það ár aðeins tuttugu og fimm ára að aldri og gegndi því samfellt til ársins nítján hundruð áttatíu og tvö í hálfan fimmta áratug

í sumarkosningum til alþingis nítján hundruð fjörutíu og tvö var hann í framboði fyrir framsóknarflokkinn í árnessýslu og var kjörinn þingmaður sat hann á rúmlega fimm vikna aukaþingi í ágúst og fram í september árið nítján hundruð fjörutíu og tvö en þingmennsku hans lauk við kosningar til alþingis í október nítján hundruð fjörutíu og tvö jafnframt sýslumannsembætti gegndi páll hallgrímsson ýmsum trúnaðarstörfum bæði í héraði og á landsvísu hann var í stjórn kaupfélags árnesinga nítján hundruð þrjátíu og níu til nítján hundruð sextíu og átta formaður stjórnarinnar frá nítján hundruð sextíu og endurskoðandi sambands íslenskra samvinnufélaga nítján hundruð fimmtíu og eitt til nítján hundruð fimmtíu og sjö stéttarbræður hans völdu hann til forustu í samtökum sínum í stjórn dómarafélagsins og sýslumannafélagsins langt er nú liðið frá því að páll hallgrímsson átti skamma setu á alþingi en hann gaf ekki kost á lengri setu hér hann kaus að helga starfskrafta sína sýslumannsstörfum í víðlendri sýslu og standa með sýslungum sínum að framkvæmdum innan sýslunnar hann studdi og hafði forustu um viðreisn þorlákshafnar rekstur og byggingu skólaseturs á laugarvatni og sjúkrahúsmál suðurlands á selfossi svo að fátt sé talið páll hallgrímsson var samvinnumaður hann var farsæll embættismaður félagslyndur og naut trausts þeirra sem störfuðu með honum ég bið háttvirta alþingismenn að minnast páls hallgrímssonar með því að rísa úr sætum